Das zeigt uns auch, dass die Maastricht Kriterien und der Stabilitäts und Wachstumspakt eine wesentliche Grundlage für die Defizit Strategie, eine Grundlage für die Exit Strategie zu sein haben. Aber nicht alleine. Beide Strategien müssen gepaart sein mit nachhaltiger Wachstums und Beschäftigungspolitik.

Fünf Jahre Behinderung für vernünftige, notwendige Maßnahmen!

Verantwortung, Aufrichtigkeit und Öffentlichkeit sind gefragt, kein Versteckspiel oder Katz und Maus Spiel der Mitgliedstaaten und der Finanzminister!